ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna flytja hæstvirts forseta og varaforsetum bestu þakkir fyrir samstarfið í vetur og hlý orð í okkar garð við þingflokksformenn erum búnir að eiga marga fundi með forseta og varaforseta í hennar stað þegar þess hefur þurft þeir fundir hafa verið athyglisverðir að mörgu leyti stundum höfum við þurft að brýna raust okkar en alltaf höfum við nú skilið í mikilli vinsemd og andrúmsloftið á þessum fundum hefur verið í heildina afar vinsamlegt og vil ég þakka fyrir það og ánægjulegt að greina frá því það má í raun hafa sömu orð virðulegi forseti um þingstörfin oft er tekist á um markmið og leiðir sem er ekki óeðlilegt þegar skoðanir og bakgrunnur þingmanna og flokka er slíkur og er ólíkur staðreyndin er hins vegar sú að langflest mál eru afgreidd í mikilli sátt hér á alþingi hvort sem það er í nefndum eða hér í þingsalnum

ég vil að lokum færa forseta og fjölskyldu hans bestu þakkir og kveðjur fyrir hönd alþingismanna starfsfólki alþingis þakka ég einnig góð störf einstaklega lipurð við okkur og fúslega veitta aðstoð ég bið þingmenn að taka undir góðar kveðjur til forseta alþingis og fjölskyldu hans og þakkir til starfsfólks alþingis með því að rísa úr sætum